Señor presidente, quiero sumarme a las felicitaciones a la ponente, Pilar Ayuso, y a todo el equipo de ponentes alternativos, porque creo que ha quedado una magnífica propuesta para el proceso de negociación de trílogo.

Este redondeo se llama de solera y crianza y es algo muy tradicional recogido en la legislación nacional.

Quiero igualmente referirme a las enmiendas sobre los perfiles nutricionales.

estoy en contra de las enmiendas este no es el sitio.